Das ist in diesen wirtschaftlich äußerst schwierigen Zeiten ein Armutszeugnis für die Europäische Union, denn es besagt schlichtweg, dass Steuergelder unrechtmäßig verwendet oder gar verschwendet werden.

Wir sprechen hier über unsachgemäße Verwendung von Steuermitteln in Milliardenhöhe. Meine Aufforderung an die Kommission daher Stellen Sie bitte diese Missstände unverzüglich ab!